Madame la Présidente, je voudrais répondre en deux points à cette remarque. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de lien mathématique entre la durée du congé de maternité et le taux de fécondité des femmes, et je n'en veux que pour preuve la réalité de ce qui se passe en France puisque c'est le pays qui, aujourd'hui, au niveau européen, a un des plus forts taux de natalité pour un congé de maternité de quatorze semaines. Le deuxième point de ma réponse, c'est qu'on constate qu'à chaque naissance, l'écart se creuse entre la vie professionnelle des femmes et la vie professionnelle des hommes. À chaque naissance, à chaque congé de maternité, la femme réduit d'abord ses responsabilités professionnelles à moins que l'initiative ne vienne de l'entreprise ou du secteur public.

Ainsi, professionnellement, les écarts se creusent au cours des carrières.